Sans cette égalité, les travailleurs ne sont pas exploités pour leurs compétences mais pour leur compétition. C'est cela que les Français, les salariés, les syndicats et le socialisme refusent.